Konkret sollte meines Erachtens auch bei den EU Agenturen der Sparstift angesetzt werden. Schließlich wurden diese in den 90er Jahren erschaffen, um EU Institutionen mit wichtigen Informationen zu versorgen. Die in einer wachsenden Vielzahl an EU Institutionen angesiedelten Expertengruppen sollten das Verständnis für die EU Regelungen fördern, mehr Transparenz bringen und die Arbeit der Kommission erleichtern. Davon ist meines Erachtens indessen kaum etwas zu bemerken.

In diesem Bereich müssen endlich die überflüssigen Überschneidungen abgeschafft werden egal ob durch Einsparungen bei den Agenturen oder direkt bei der Kommission.